Nie odpowiedział pan na pytanie, jak rząd w Kiszyniowie ma zrealizować warunek polegający na uznaniu wyników wyborów, skoro zapadł prawomocny wyrok sądu.

Kadencja sędziów ma być przerwana, ponieważ tam nie ma w tej chwili planowanych wyborów.